Dem möchte ich mich nicht anschließen, sondern wieder einmal Sie, Herr Kommissar, loben.

Die Wirklichkeit wenn man mit Vertretern von KMU zu tun hat ist immer noch eine, die mit einer großen Distanz verbunden ist gegenüber dem, was die Europäische Union tatsächlich leisten kann, sei es in der Reduktion von Bürokratie und sei es im Zugang zu entsprechenden öffentlichen Mitteln. Sie kennen die Zahlen Nur 34 aller öffentlich ausgeschriebenen Aufträge in der Europäischen Union erreichen KMU, obwohl sie von der Wirtschaftsleistung her im Schnitt mehr als die Hälfte stellen.

Da sind Sie weiterhin gefordert. Man darf ja optimistisch sein.

At the end of the day hat es aber immer sehr viel mit der leichten Überschaubarkeit und dem Zugang zu Informationen zu tun.